Kann das nationale Parlament noch Verträge kontrollieren?

Kann das Europäische Parlament Verträge kontrollieren?

Deswegen habe ich einen völlig anderen Vorschlag, und ich wende mich an die Kommission, bevor der Rat das alles kaputt macht, was wir erarbeitet haben. Herr Barroso, Sie haben es doch verstanden, und die Kommission hat es verstanden.

Lassen Sie uns einen Vertrag schließen eine interinstitutionelle Vereinbarung! Wir machen das in Mitentscheidung. Ja, wir legen die wirtschaftspolitischen Leitlinien in Mitentscheidung fest. Ja, wir beschließen auch ihre Jugendgarantie in Mitentscheidung, und wir achten dann darauf, dass die Mitgliedstaaten ihre Zielsetzungen erfüllen. Das wäre Fortschritt für Europa, aber es gibt keinen Fortschritt ohne Demokratie, und es gibt keinen Fortschritt ohne die volle Beteiligung des Europäischen Parlaments als dem Vertretungsorgan der Bürgerinnen und Bürger. Das ist die Botschaft gegenüber einem Rat, der nicht in der Lage ist, uns aus der Krise zu führen.